Abordez din nou subiectul mobilității muncitorilor români și bulgari, deoarece astăzi am organizat o dezbatere pe acest subiect, în prezența Ministrului Muncii din România și condamn totodată faptul că Olanda și Marea Britanie au decis să prelungească aceste restricții. Obținerea permisului de muncă reprezintă de foarte multe ori o adevărată misiune imposibilă, din cauza condițiilor exagerat de exigente, aproape imposibil de îndeplinit, impuse pentru obținerea lui. Ele îi descurajează pe angajatori, care refuză până și candidaturile din partea lucrătorilor români și bulgari. Este o discriminare de facto între cetățenii europeni pe bază de naționalitate, încălcându se, astfel, Tratatul. În timp ce Israel și Islanda ridică restricțiile pentru români și bulgari, țările din UE le prelungesc. Mă face să mă întreb ce se va alege de unitatea europeană, mai ales în aceste zece zile cruciale pentru zona euro.